Jak Pan myśli, co będą robiły te kobiety i dziewczyny pracujące w fabrykach w Bangladeszu, kiedy Pan zakaże przywożenia towarów, które one produkują? Co się stanie z tymi fabrykami i co one będą dalej robiły? Niech się Pan zastanowi przez chwilę, co Pan mówi.